Zunächst einmal auch von mir ein herzliches Dankeschön an die Kolleginnen und Kollegen für diesen insgesamt ausgewogenen Kompromiss. Danke auch an die Kommission, dass Sie dieses Projekt weiterverfolgt haben.

Das war erst Teil einer breiteren Finanzmarktagenda, wurde dann auf Druck Großbritanniens heruntergenommen. Jetzt ist der Vorschlag wiederaufgelegt worden, nachdem ein Jahr lang die Mitgliedstaaten im Wesentlichen untätig waren und es versäumt haben, dafür zu sorgen, dass alle Bürgerinnen und Bürger einen Zugang zum europäischen Binnenmarkt haben, was eben bedeutet, ein Bankkonto haben zu müssen.

Für die Sozialpolitik hat die Europäische Union ja leider nur eine sehr begrenzte Kompetenz.

Für uns war besonders wichtig, jenseits der guten Vorlage, die schon da war sicherzustellen, dass durch die entsprechende Wortwahl dafür gesorgt wird, dass auch Menschen mit unsicherem rechtlichem Status wie Flüchtlinge oder Obdachlose einen Zugang zu dieser Gesetzgebung haben das ist jetzt sichergestellt. Für uns war auch wichtig, dass bei der Vergleichstabelle, die es in Zukunft leichter machen soll, Konten zu wechseln, nicht mehr nur auf Geiz ist Geil geguckt wird also nur nach Preis verglichen wird sondern eben eine Sparkasse oder eine Genossenschaftsbank, die über ein Filialnetz verfügt, mit diesem Angebot tatsächlich auch sichtbar wird.

Wenn jetzt der Berichterstatter seine ursprünglichen Positionen wieder vorträgt, dann ist das angeblich unkollegial. Das finde ich nicht in Ordnung!

Ich halte das einfach für sinnvoll, weil dadurch die Gebühren transparent werden. Wenn man einmal im Jahr die Gebühren erfährt, wird kaum jemand marktbasiert sein Konto wechseln. Wenn Sie dann aufstehen als EVP, das Theater können wir uns sparen.